Señor Presidente, los Gobiernos de los Estados miembros no quieren dar una respuesta conjunta a una situación de guerra y profundo cambio social y político de nuestras fronteras. En contra de mi informe sobre las condiciones de acogida de los demandantes de asilo, se empeñan en encarcelar sistemáticamente a los asilados, aquellos, precisamente, que huyen de sus países por defender la libertad nuestra libertad y la suya, que son inseparables. La detención de asilados es, a la vez, cara e injusta, impide que estas personas se puedan recuperar de los traumas que han vivido, criminaliza a quienes han sufrido crímenes contra la humanidad, desperdicia recursos de todos. Hagamos uso, en cambio, de las medidas alternativas a la detención. En un mundo cada vez más bipolar, y con nuestra alicaída economía, Europa está condenada a la indiferencia y al fracaso. Reactivemos nuestros valores. Me adhiero a los interrogantes que aquí ha planteado mi colega y gran amigo Rui Tavares.